Quiero decir que es un complejo y técnico tema el que aquí tratamos, y que se puede llegar ―como se ve― a hablar incluso del error de la política monetaria del BCE.

Discutimos si la garantía de capital es suficiente o no. De acuerdo, esperemos que mejoremos. ¿La presencia de Europa es suficiente con EIOPA? Nos hubiera gustado algo mejor, pero es, sin duda, un instrumento positivo socialmente. Y pocas bromas con decir que esto ataca los fondos o las pensiones públicas. Eso es alarmar inútilmente y demagógicamente.